Herr Präsident! Ich begrüße grundsätzlich den Vorschlag der Kommissionsspitze, ein Europäisches Solidaritätskorps einzuführen, welches bis 2020 mehr als hunderttausend junge Menschen motivieren soll, sich ehrenamtlich für Projekte einzusetzen und mit anzupacken. Diese Solidaritätsprojekte werden Gemeinden und Menschen in ganz Europa zugutekommen und sollen sozialen Gemeinschaften dabei helfen, auf Krisensituationen oder in Notfällen besser agieren und reagieren zu können. Wir als EVP teilen und unterstützen selbstverständlich das Ziel des Europäischen Solidaritätkorps, das Gefühl der Solidarität unter jungen Menschen in Europa zu fördern und eine inklusivere Gesellschaft zu schaffen. Gleichzeitig möchte ich aber drei Hauptpunkte anmerken Erstens, darf es nicht zu einer Konkurrenz zwischen dem ESC und dem bereits bestehenden Europäischen Freiwilligendienst, der bereits eine effiziente Beteiligung junger Menschen in der Freiwilligenarbeit geleistet hat, kommen. Die Europäische Kommission muss das Ziel und den Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps rasch klären und sicherstellen, dass sie das gut laufende Programm des Europäischen Freiwilligendiensts nicht beeinträchtigt. Zweitens Als Programm, das der Jugend gewidmet ist, halte ich es für dringend notwendig, die Jugendorganisationen in die Erarbeitung des Regulierungsrahmens stärker mit einzubeziehen und mit ihnen gemeinsam den Verwaltungsrahmen festzulegen. Drittens ist die Finanzierung des Europäischen Solidaritätskorps unseres Erachtens noch völlig unklar. Für dieses neue Programm muss meines Erachtens auch neues Geld zur Verfügung gestellt werden, und es darf nicht aus den Mitteln genommen werden, die bereits jetzt schon durch den mittelfristigen Finanzrahmen stark unter Druck stehen.

Das ist linke Tasche, rechte Tasche und führt auf Dauer zu Frustration, denn wenn die Programme im Erasmus-Bereich gekürzt werden, hilft uns auch das neue Solidaritätskorps keinen Schlag weiter.